Najlepša hvala. Lansko leto res poslanska skupina Levica predlagala spremembo zakonodaje glede bolniških za prekarce in v Novi Sloveniji smo takrat te spremembe zakonodaje podprli in jih bomo tudi v bodoče. Kot kaže, imate pri tej vladi kot del koalicije večje privilegije kot pa, kot pa mi, ne glede na to, kaj se predlaga. Ampak še enkrat poudarjam, razlika tukaj z Novo Slovenijo je, da tudi veliki delodajalci ali pa delodajalci, ki imajo zaposlenih, pri zaposlenih, štiri, pet, da to ne gre za nobene grde kapitaliste, da ne gre za nobene izkoriščevalce sistema ali česarkoli, ampak gre za tiste ljudi, ki so dodana vrednost in ki odgovarjajo ne samo za delavce, ampak odgovarjajo tudi za posel v tem podjetju, odgovarjajo tudi za plačevanje davkov, prispevkov zaposlenih. Se pa strinjam, da tisti, ki krši pravice delavcem, tisti delodajalci, jih moramo sankcionirati in morajo biti kazensko in odškodninsko odgovorni, ampak za to ni to dolžan državni zbor, za to so dolžne inšpekcijske službe, da te stvari uredijo. In ne trdim, da se ne dogajajo krivice, da se ne dogajajo kršenja pravic zaposlenim. Se dogajajo, ampak naloga inšpekcijskih služb je, da delodajalce potem kaznujejo. Ampak zakaj bi imeli palico za vse delodajalce, kajti morda, kajti sem prepričan, da devetindevetdeset cela sedem odstotka delodajalcev je poštenjakarjev, da so to pošteni ljudje, ne pa tisti, ki izkoriščajo zaposlene, ki jim ne nudijo pogojev za delo, varnosti, ampak da so to pošteni ljudje, ki skrbijo za razvoj podjetja, ki skrbijo za dobre plače, zato da delavci so zaščiteni tudi zdravstveno. Tem ljudem je treba pomagati, kajti le tako bomo izboljšali poslovno okolje in le tako bomo prišli v čas suhih krav pripravljeni. Če mi gospodarstvu ne bomo pomagali, potem mu ne bo noben, ampak potem si ne moremo obetati, da bomo bili družba z dodano vrednostjo. Glede polemik z Združenimi državami Amerike ua imela tudi vsi ti verjetno nekoč še dovolj prostora.